Aber jetzt steht schon fest Wir brauchen eine neue, wir brauchen eine stärkere Strategie für die Periode nach 2020 eine Strategie, die sich wirkungsvoll in allen Bereichen einbringt Schule, Beruf, Freizeit, Gesundheit, Sexualität, Familie, und die auch bei allen betroffenen EU Bürgern und Bürgerinnen ankommt.

Hier geht es um essenzielle Menschenrechte von über 100 Millionen Menschen, und es ist jetzt schon klar, dass wir auch in der Europäischen Union da noch viel zu tun haben. Die Kommission braucht auch nicht die Bewertung von Experten abzuwarten, um jetzt schon zuzuhören und nicht über, sondern mit Menschen mit einer Behinderung zu reden.